Ő is elismerte, hogy kulcsfontosságú a Nyugat Balkán jövője szempontjából az ottani országok integrációja. Amikor találkozott Boris Tadic elnökkel, ő pedig azt hiányolta, hogy lelassult az integrációs folyamat. Nos, ha ilyen fontos és valóban lelassult volna a folyamat, akkor tenniük kell az érintett országoknak, Koszovónak, Albániának, hogy felgyorsuljon a folyamat, márpedig nekik azt kell megtenniük, ami rajtuk múlik és meg kell békélniük Szerbiának, tárgyalniuk, párbeszédet folytatni, hogy elősegítsék az integráció felgyorsulását. Európának pedig nem szabad kettős mércével mérnie. A vízumot be kell vezetni rendre a többi, erre érdemes országokban is.